Doch die Wunderwaffe scheint stumpf zu werden. Ich stimme mit den Verfassern des Entschließungsantrags überein, dass wir umsichtiger und vorsichtiger mit antimikrobiellen Wirkstoffen umgehen müssen. Ziel muss es sein, den Einsatz von Antibiotika auf die notwendige Heilung von Infektionen zu beschränken. Auch brauchen wir Anreize für weitere Forschung und Entwicklung neuer Wirkstoffe und Alternativen. Entscheidend jedoch ist, dass wir alle an einem Strang ziehen. Ich fordere die Hersteller, die Mediziner, die Verbraucherorganisationen und die Landwirte auf, Vorurteile fallen zu lassen und endlich zusammenzuarbeiten!